Domnule președinte, prin această dezbatere, transmitem un mesaj foarte clar cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor Georgiei, că suntem alături de ei pe parcursul lor de integrare europeană. Avem aceste acorduri de asociere care trebuie implementate. Aceste acorduri de asociere au fost negociate de la egal la egal între autoritățile din Georgia și autoritățile din Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de cealaltă parte. Dorim să ajutăm cetățenii Republicii Moldova și cetățenii Georgiei însă, din păcate, vedem că autoritățile de la Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, este în momentul de față un obstacol în dorința Uniunii Europene de a ajuta cetățenii Republicii Moldova. Dacă guvernul, dacă autoritățile de la Chișinău nu recunosc alegeri libere democratice pentru primăria municipiului Chișinău, înseamnă că acționează împotriva oamenilor.